Ich habe mich gefreut, dass es kritische Anmerkungen gab, die man teilweise übernehmen kann.

Am Ende werden wir zu einem guten Erfolg kommen, und dazu haben alle beigetragen.